Señor Presidente, señora Comisaria, tengo el honor de presidir la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, donde este asunto ha sido debatido de manera detallada, detenida y prolongada en el tiempo. Y, como resultado de ese debate intenso, se produce una votación democrática que expresa la voluntad mayoritariamente reflejada en el voto de la comisión 31 votos a favor del Acuerdo, de dar, por tanto, el consentimiento del Parlamento a la conclusión del Acuerdo, y 23 contrarios, con una abstención. Creo que en ese voto se refleja el reconocimiento del trabajo hecho en el curso de la negociación. En primer lugar, para afirmar la limitación del objeto, en modo que lo que era la pretensión de la otra parte —que, evidentemente, nunca conduce a un resultado perfecto— de incluir todos los delitos sancionados con penas de más de un año de cárcel, se contrae a los delitos de terrorismo, criminalidad grave transnacional y a los delitos sancionados con penas superiores a tres años. También se produce una afirmación del principio de retención, fijado en el tiempo, contrayendo y limitando el tiempo de retención de datos y dando carácter anónimo a los datos a partir de cinco años, salvo los delitos de terrorismo, que se retienen por un período de quince años. Pero, finalmente, se produce también un razonable equilibrio en las garantías que se ofrecen con respecto de la afirmación del principio de extracción de datos lo que se ha llamado el sistema PUSH y el carácter no discriminatorio de los remedios que se ofrecen a los ciudadanos afectados por ese sistema de fijación de datos. Bien, creo que a partir de ahí lo que se produce es la afirmación del principio de que el Parlamento Europeo tiene la oportunidad de ser parte de la formación de la voluntad negociadora de la Unión Europea y, por tanto, ser relevante a la hora de negociar con otros actores globalmente relevantes, como sin duda es el caso de los Estados Unidos. Porque la alternativa, evidentemente, es abandonar a los 27 Estados miembros a negociaciones bilaterales, y creo que hay una apreciación del principio de que la negociación de toda la Unión Europea nos hace más fuertes, mientras que abandonar la negociación a los 27 Estados miembros nos hará más vulnerables. Pero también se reconoce que eso significa, en términos prácticos, que los ciudadanos estarían sujetos al acuerdo actualmente en vigor el acuerdo de 2007 que no mejora la situación de los ciudadanos europeos. Por el contrario, retrotraerlos al acuerdo de 2007 empeoraría su situación, no mejoraría sus garantías sino que las empeoraría y, por tanto, hay un reconocimiento razonable de que el acuerdo produce una mejora, con respecto al statu quo Introduce una garantía jurídica uniforme en el conjunto de la Unión Europea y produce un conjunto de reglas jurídicas que van a tener que cumplir las compañías aéreas, que se encargan de ese tránsito de al menos 42 millones de europeos que desean viajar a los Estados Unidos, con unas normas de seguridad jurídica compartidas,